Wir haben gestern bei der Debatte über die Flug und Ruhezeiten für Piloten und von Herrn Kommissar Kallas Vorschläge unterbreitet bekommen, die auf einem Verhandlungsergebnis zwischen ihm und der Transportarbeitergewerkschaft basieren, das sozusagen am ursprünglichen Vorschlag, der uns bei den Beratungen im Ausschuss vorgelegen hat, Änderungen vornimmt. Dies hat er in sehr allgemeinen Worten getan. Wir wissen also nicht genau, was jetzt der Vorschlag der Kommission ist. Die Entschließung, über die wir jetzt abstimmen, weist den Vorschlag zurück, weil wir natürlich auf der Basis dessen verhandelt haben, was vor dieser Debatte war. Ich bin der Ansicht, dass ein Parlament wissen muss, worüber es abstimmt. Deswegen ersuche ich Sie um eine Verschiebung der Abstimmung, um dem Parlament die Möglichkeit zu geben, die Vorschläge des Kommissars schriftlich zu erhalten und darüber zu diskutieren.